Während der Handel 40 an einem T Shirt verdient, sind es die Arbeiterinnen und Arbeiter, die nur 4 daran verdienen. Miese Entlohnung, schlechte Arbeitsbedingungen sind die Regel. Wir brauchen Transparenzanforderungen, auch für Arbeits und Sozialstandards. Nicht nur für wirtschaftliche Tätigkeiten. Ich erwarte von der Kommission Unterstützen Sie, ja fordern Sie die Verbesserung der Arbeits und Sozialstandards in diesen Ländern! Ich erwarte von der Regierung in Bangladesch Machen Sie endlich etwas gegen die Unterdrückung von Gewerkschaften, und setzen Sie die IAO Übereinkommen 87 und 98 um. Ich erwarte von europäischen Unternehmen Verstecken Sie sich nicht hinter Subunternehmerketten, und beenden Sie den Wettlauf um die billigsten Standorte auf Kosten der Menschen, ja auf Kosten von Menschenleben.